...raportului privind absorbția fondurilor europene, deoarece avem nevoie de o analiză obiectivă atât a problemelor, cât și a reușitelor specifice actualei perioade de programare.

Problemele cu care se confruntă statele membre în prezent în materie de reglementare, eligibilitate, achiziții publice, incompatibilitate între cerințele Uniunii și cele de la nivel național, dublate de un control excesiv și ineficient și o lipsă acută a asistenței tehnice necesare, mai ales în cazul noilor state membre, au ca efect imediat descurajarea beneficiarilor. Pentru a crește rata absorbției, a diminua erorile, a încuraja participarea mediului privat și a crește eficiența trebuie în primul rând să simplificăm normele și procedurile actuale. Avem nevoie de un set comun de reguli de utilizare a fondurilor europene aplicabile tuturor statelor membre pentru a elimina birocrația excesivă impusă la nivel național. În plus, trebuie să ne asigurăm că autoritățile locale și regionale vor fi implicate activ în procesul decizional.